Niestety, tak nie jest. Jesteśmy cały czas dalecy od prawidłowego realizowania bardzo ważnego celu, rzeczywiście łączącego Europę w strukturze przede wszystkim transportu.

Jeżeli popatrzymy na ceny stałe, to mamy zmniejszenie ilości środków finansowych, jak również wydłużenie projektu jeżeli chodzi o osiągnięcie tych zasadniczych celów.